Señora Presidenta, señora Comisaria, es muy interesante la propuesta de ampliación de la Directiva de protección contra la discriminación es muy importante desbloquearla en este sentido. Estoy orgullosa de pertenecer al intergrupo LGBT de este Parlamento y de ser una eurodiputada que lucha contra la homofobia. El odio, la intolerancia, la humillación, el uso de un lenguaje sexista, la violencia verbal y física, los despidos laborales, la discriminación deben ser combatidos con educación, con libertad de expresión y de reunión, con tolerancia y respeto y con igualdad de trato. Cada dos días, una persona es asesinada en el mundo debido a actos vinculados a la homofobia en el mundo, más de setenta países persiguen aún a las personas homosexuales y las condenan a muerte. Por eso, Europa tiene que seguir en esta senda de garantía de los derechos y de lucha contra la discriminación de las personas LGBT.